Het is duidelijk dat de bescherming van de privacy van de Europese burgers vandaag helemaal zoek is. De tegenstelling, of beter gezegd de balans tussen die twee fundamentele rechten, aan de ene kant de veiligheid van de burgers en aan de andere kant de privacy, die is helemaal doorgeschoten naar de verkeerde kant.

En grote Amerikaanse internetbedrijven, ook in Europa, doen hier gretig aan mee.

Daarom is het tijd, beste collega's, om de Safe Harbour Agreement op te schorten en duidelijk te maken dat wij verlangen van de Europese Commissie en ook van u, commissaris, dat u in deze de meerderheid van het Parlement volgt.

Dan zal dat werkelijkheid worden.